Este un model pe care Uniunea Europeană trebuie să îl aplice și pentru regiunea Dunării, contribuind astfel la dezvoltarea economică, la coeziunea economică și socială a regiunii Dunării și, nu în ultimul rând, la competitivitatea Uniunii Europene.